Veľkí vodcovia malých krajín sa často chcú podobať veľkým vodcom veľkých štátov. Spojené štáty americké ani Kanada nepristúpili k Americkému dohovoru o ľudských právach, a preto sa nemôžeme čudovať, keď sa vodca niektorej z malých krajín rozhodne ísť cestou veľkých vzorov. Najmä keď má pocit, že inštitúcia, na ktorej zriadení sa v dobrej viere jeho krajina podieľala, sa dnes správa voči jeho krajine nepriateľsky. V každom prípade však ochranu ľudských práv v tejto krajine, nezávisle od konečného rozhodnutia Chávezovej vlády, budeme musieť naďalej pozorne monitorovať. Najmä preto, že sa pripravuje na takéto rozporuplné rozhodnutie.